Dziękuję Panie Przewodniczący! Jedną z głównych przeszkód w realizacji polityk integracyjnych na rzecz migrantek jest postrzeganie migrantów w kategoriach męskich, choć kobiety stanowią ponad 50 tej grupy.

Konieczne jest zwiększenie widoczności praw migrujących kobiet w ramach unijnej polityki migracji, integracji, zatrudnienia i polityki społecznej oraz zapewnienie migrującym kobietom ochrony przed gorszym traktowaniem.

Niezbędne są ułatwienia w dostępie do informacji o formalnościach prawnych, o uznawaniu dyplomów i kwalifikacji zdobytych w krajach trzecich, zaoferowanie migrantkom szkoleń oraz zapewnienie migrującym kobietom dostępu do szkoleń zawodowych i kształcenia przez całe życie.